Wyzwania stojące przed Europą to zwiększenie konkurencyjności, inwestowanie w innowacyjną gospodarkę, zwiększenie wzrostu gospodarczego, zwalczanie wysokiego bezrobocia, a także walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Chciałam podkreślić, że Europejski Fundusz Społeczny nie zagwarantuje nam nowych miejsc pracy, jest to bowiem narzędzie, które może wesprzeć ich tworzenie, pod warunkiem że jego środki będą mądrze wykorzystane, że nie będziemy wyrzucać milionów euro na programy, z których korzyści mają tylko firmy prowadzące szkolenia, a nie bezrobotni, że ograniczymy biurokrację, uprościmy zasady, o co apelowali wszyscy beneficjenci. Ważne jest, aby wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego wynikało z potrzeb rynku pracy, oczekiwań pracodawców, osób bezrobotnych, wykluczonych. Musimy pamiętać, że miejsca pracy tworzą przedsiębiorcy, dlatego tak ważne jest tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, a zwłaszcza wsparcie małych i średnich firm oraz samozatrudnienia. Nie możemy zapominać, że wsparcie finansowe powinno być nakierunkowane na regiony i osoby, płynąć tam, gdzie są faktyczne zarówno potrzeby, jak i umiejętność dobrego ich wykorzystania. I to od naszej mądrości, a także od osób, które będą wdrażały fundusze, zależeć będzie sukces Europy i jej mieszkańców.